Monsieur le Président, Madame la Vice présidente, Monsieur le Premier ministre, ce débat est fondamental car il met en présence des protagonistes et nous avons tous intérêt à placer les préoccupations de protection des idéaux démocratiques au dessus de nos intérêts de parti. Je voudrais féliciter particulièrement une personne, la saluer, à savoir le rapporteur pour le groupe PPE, la grande famille chrétienne démocrate, M.

Aujourd'hui, je ne suis pas bien dans ma peau, quand je vois ce qui se passe en Bulgarie on va parler des inondations, on ne va pas parler de la politique. Ça me fait quelque part un peu mal, ces alliances avec des xénophobes, avec des gens qui refusent la démocratie.